Van Rompuy elnök urat, akinek a tevékenységét én nagyon nagyra tartom, mert szisztematikus és következetes, megkérném arra, hogy győzze meg a tagállamokat, hogy ahol romák élnek, mindenhol dolgozzanak ki középtávú roma kormányprogramokat.

És arra kérném Van Rompuy urat és Sefcovic urat a Bizottság részéről és a Parlament elnökét, Jerzy Buzek urat, hogy közösen dolgozzanak ki egy monitoring, ellenőrző rendszert, hogy a tagállamok teljesítik e a vállalásaikat. Harmadrészt pedig az Európai Bizottság feladata, hogy kidolgozza az Unió romastratégiáját, amiben meg kell határozni, hogy mi a helyi regionális szint szerepe, mi a tagállami kompetencia és mi az Európai Unió hozzáadott értéke, ami az uniós roma stratégia lényegét képezze.